Dat is heel jammer voor het hele proces van Euronest, maar het is vooral een schande voor de bevolking van Wit Rusland.

Een aantal weken geleden kondigde dezelfde president aan alle politieke gevangenen vrij te laten en een rondetafel te beleggen in Wit Rusland. Krijgt Loekasjenko het echt een beetje benauwd nu de economie van Wit Rusland achteruit rolt of is het oude wijn in nieuwe zakken? In ieder geval heeft Ales Bialatski er helaas nog niets van gemerkt. Dit Parlement blijft gelukkig continu druk leggen op het regime van president Loekasjenko en ik hoop dat we dat ook blijven doen, zolang daar geen verandering plaatsvindt. Maar isolatie en veroordeling is niet genoeg. We moeten ook de hand reiken naar de bevolking, zoals velen van u ook al hebben bepleit.